Zunächst möchte ich Herrn Krasnodębski antworten, der zu Recht darauf verwiesen hat, dass wir aufpassen müssen, dass Europa über diese technologischen Veränderungen nicht erneut geteilt wird. Wenn wir das nicht wollen, Herr Krasnodębski, dann dürfen wir nicht Wagenburgmentalitäten in den einzelnen Ländern fordern, sondern wir müssen gemeinsam eine europäische Strategie entwickeln. Zweitens Ich bin Herrn Sógor ausdrücklich dankbar dafür, dass er nochmal das Thema der kleinen und mittleren Unternehmen genannt hat. Ich glaube, das ist entscheidend.

Ich bin für einen solchen Schutz.

Viertens Der Bereich, der meines Erachtens in dieser Diskussion am meisten unterbelichtet blieb, war der Bereich der sozialen Implikationen. Ich bin den Kollegen von der Linken, Frau López Bermejo und Herrn Ferreira, ausdrücklich dankbar dafür, dass sie das wenigstens mal ins Zentrum gerückt haben. Ich bin auch Herrn Salini und Frau Werner dankbar, dass sie Probleme des Arbeitsmarktes benannt haben. Aber die Kommission, Herr Kommissar Vella, hat mich enttäuscht.

Da müssen Sie nachsitzen und nochmal nachdenken.